Vidim gospo, srednjih let, urejenega obraza. Ima malo rdeče pobarvane lase, urejene obrvi, trepalnice podaljšane, malo našminkana, lepe zobe in tudi cel obraz ima urejen. Mi je zelo všeč. Ima lepotično piko, mislim, da ima belo bluzo tudi, ker se vidi ovratnik. To je temnopolti gospod, s črno kapo in temnimi očali. Ima brado, lepe zobe in temne je temne polti in srednjih let. Ker ima očala, se mu oči ne vidijo. Prav tako pa tudi obrvi ne. Je moški, srednjih let, ima temne lase, urejene obrvi, trepalnice, brado si je pustil rasti, ustnice ima zaprte, tako da ne vidim, kakšne ima zobe, obraz ima čist in pogled dokaj resen. Oči bi naj bile rjave lasje pa ostalo pa črno. Obraz pa svetel.